virðulegi forseti ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga um sértryggð skuldabréf frumvarpið er á þingskjali númer tvö hundruð og ellefu og er hundrað nítugasta og sjötta mál þingsins á síðari árum hefur orðið mikil breyting á skuldabréfamarkaðnum í evrópu hefur hennar einkum gætt í stóraukinni útgáfu sértryggðra skuldabréfa þannig er talið að í árslok tvö þúsund og fimm hafi útistandandi sértryggð skuldabréf í evrópu numið um einn komma átta núll núll milljörðum evra með aukinni útgáfu sértryggðra skuldabréfa hefur þörfin fyrir setningu laga um útgáfu þeirra aukist verulega í mars tvö þúsund og sex höfðu öll ríki vestur og mið evrópu utan íslands bretlands hollands belgíu hvíta rússlands eistlands og ríkja sem áður tilheyrðu júgóslavíu sett löggjöf um sértryggð skuldabréf unnið hefur verið að setningu löggjafar í eistlandi hollandi bretlandi og slóveníu frumvarp þetta er að hluta til byggt á nýlegum sænskum lögum um sama efni í stuttu máli er sértryggt skuldabréf fjármálagerningur sem ber öll helstu einkenni skuldabréfs það er það er skrifleg einhliða og óskilyrt skuldarviðurkenning með öðrum orðum loforð um að greiða tiltekna peningafjárhæð á einum eða fleiri gjalddögum sama lýsing á við um önnur skuldabréf skuldabréf eru ýmist með eða án trygginga algengustu tryggingar skuldabréfa eru veð eða ábyrgðir einstaklinga eða lögaðila sértryggð skuldabréf eru hins vegar ekki tryggð með eiginlegu veði og heldur ekki með sérstakri ábyrgðaryfirlýsingu þriðja manns þriðja aðila

sá réttur verði frumvarp þetta að lögum fullnægir skilgreiningu á veðrétti samkvæmt fyrsta tölulið fyrstu grein laga um samningsveð númer sjötíu og fimm nítján hundruð níutíu og sjö þar sem útgefandi hins sértryggða skuldabréfs hefur sjálfur vörslur tryggingasafnsins svipaðar sértryggðu skuldabréfi sem hefur sérstakan tryggingar og fullnusturétt í tryggingasafni til skuldabréfs sem tryggt er með sjálfsvörsluveði í lausafé samanber þriðja kafla laga um samningsveð í frumvarpi þessu er lagt til að ýmsar efnisreglur laga um samningsveð gildi um sértryggð skuldabréf í frumvarpinu er einnig lagt til að sérstakar reglur gildi um vörslu og skráningu tryggingasafnsins sem er til tryggingar og fullnustu sértryggðra skuldabréfa þá er lagt til að réttindum þeim sem sértryggð skuldabréf hefur í tryggingasafni þurfi ekki að þinglýsa lagt er til í frumvarpi þessu að lögfestar verði sérstakar reglur um greiðslur af sértryggðu skuldabréfi ef útgefandi fær greiðslustöðvun og jafnframt að tryggingasafn og greiðslur úr því af sértryggðu skuldabréfi séu undanþegnar riftunarreglum í tuttugasta kafla laga um gjaldþrotaskipti og fleira númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og eins og að ýmsar sérreglur gildi um tryggingasafnið og greiðslur úr því ef til gjaldþrots útgefanda sértryggðs skuldabréfs kemur allt er þetta háð því að sérstakt leyfi fjármálaeftirlitsins fáist til útgáfu sértryggðra skuldabréfa og að sá er um það sækir uppfylli tilteknar kröfur um fjárhagsstöðu og fleira þá þarf útgefandi að halda skrá um eignir í tryggingasafni og hann þarf að sæta eftirliti sjálfstæðs skoðunarmanns sem fjármálaeftirlitið skipar hinn sjálfstæði skoðunarmaður á bæði að fylgjast með að eignir þær sem standa að veði fyrir skuldabréfum í tryggingasafni og svonefndar staðgöngutryggingar uppfylli tilteknar kröfur á tryggingasafnið því að vera tryggilega afmarkað frá öðrum eignum útgefandans fjármálaeftirlitið hefur svo samkvæmt tillögum frumvarpsins heildareftirlit með þessum þætti í starfsemi viðskiptabanka sparisjóða og lánafyrirtækja eins og hverri annarri starfsemi þeirra

fasteignaveðlán eru almennt veitt til langs tíma allt að fjörutíu ára fjármögnun þeirra af hálfu viðskiptabanka sparisjóða eða lánafyrirtækja hefur þó til þessa að miklu leyti farið fram á skammtímamarkaði það er því mikilvægt fyrir útgefandann að geta jafnað og dregið úr vaxtaáhættu sinni til lengri tíma litið með útgáfu sértryggðra skuldabréfa jafnvel þótt sú útgáfa sé ekki til jafnlangs tíma og tryggingasafn það sem stendur til tryggingar og fullnustu á skuldabréfinu verði frumvarpið að lögum ættu því að vera forsendur fyrir því af hálfu þeirra sem veita langtímalán að lækka vexti lánanna sértryggð skuldabréf auka enn fremur valkosti fjárfesta til lengri tíma svo sem ýmissa stofnanafjárfesta lífeyrissjóða og líftryggingafélaga sértryggð skuldabréf yrðu því ef frumvarp þetta verður að lögum nýr og öruggur valkostur sem að öllu jöfnu getur fengið sjálfstætt mat matsfyrirtækja þess vegna er mjög mikilvægt að þetta fari hér inn í þingið og verði að lögum af því þetta bætir stöðu banka og lánastofnana til að fjármagna sig til að endurlána síðan til dæmis til húsnæðislána þar sem nú er mikið rætt um þá vaxtahækkun sem þar hefur átt sér stað þetta ætti að bæta stöðu bankanna til að bjóða upp á lán á lægri vöxtum til lengri tíma að lokinni þessari umræðu óska ég eftir því að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu